Lugupeetud kolleegid, ülehomme hääletame ühiselt Euroopa Parlamendi raporti üle Eesti liitumiseks euroalaga.

Liitumine euroalaga on Eesti jaoks järjekordne vahefiniš Euroopa Liidu lõimumisprotsessis ja liitumine on loomulik osa Eestis aastate jooksul viljeletud arukast eelarvepoliitikast. Juba majanduskriisi algusfaasis mõistis meie ühiskond, et kriisist tulenenud väljakutsed vajavad täiesti uut lähenemist ja paljude seniste poliitikate ümbermõtestamist.

Liitumine tähendab, et viimastel aastatel tehtud pingutused olid õiged, ja viimaste aastate arengud on näidanud ka seda, kui oluline on usaldusväärne statistika ja topeltstandardite vältimine. Olen kindel, et Eesti jätkab talle juba nii omast läbipaistvat ja mõistlikku fiskaalpoliitikat ka edaspidi. Me oleme mõistnud, et väiksel avatud majandusega riigil pole teist võimalust. Eesti liitumine on positiivne märk kogu Euroopale. Meie usk ühisrahasse on just kui julgustav valgus tunnelis tänases Euroopa keerulises majandusolukorras. Usun, et Eesti liitumisega saab euroala endale liikme, kes mõistab kehtestatud mängureegleid ja kellest on kasu rahaliidu ja ühisraha tugevdamisel. Omalt poolt soovin tänada kolleege, nimeliselt raportööri Edward Sciclunat ja variraportööre sisuka töö eest. Kinnitan teile, et Eesti on euroalaga liitumiseks valmis.